Señora Presidenta, sé que la actual orientación económica en la Unión Europea de adorar al libre mercado y contener el gasto tiene un resultado, que son millones de víctimas y el desmontaje del Estado social europeo, que es un objetivo a batir.

Y dentro de este ataque a lo social, efectivamente, las personas sin hogar son un objetivo, a lo que solamente se responde con buenas intenciones. Voy a poner un ejemplo de mi país, España

Hay personas que se quedan sin trabajo, personas que están hipotecadas, que tienen que pagar todos los meses una hipoteca y no pueden pagarla por lo tanto, el banco las desahucia, les quita la vivienda, pero ellas tienen que seguir pagando la deuda pendiente con el banco. Me parece una inmoralidad. Sé que en otros países de la Unión Europea esto no ocurre es decir, que está legalizada la dación en pago se entrega la vivienda y, al entregarse la vivienda, todas las cuentas quedan saldadas. A mí, lo que se hace en España me parece una inmoralidad, y yo insto a la Comisión Europea a que se legisle para tener una legislación común que permita dar esta protección a los ciudadanos y ciudadanas que están hipotecados, que no tienen salario para seguir pagando la hipoteca y a quienes, a pesar de quitarles la vivienda, se sigue obligando a pagar mes a mes una deuda que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la ética.